Bei jedem dieser Debakel waren die Ratingagenturen aktiv dabei und haben für ihre Fehlentscheidungen nicht gehaftet. Die Dominanz der drei großen Bonitätswächter hält trotz dieser Skandale weiter an.

Was wir aber tun können, ist, die Spielregeln zu ändern, und zwar so zu ändern, dass es Alternativen zu den drei großen Agenturen gibt. Der Bericht vom Kollegen Domenici enthält viele positive und sehr wertvolle Elemente. So sind das Fusions und Übernahmeverbot für Ratingagenturen, die einen Marktanteil von mehr als 20 haben, die Beweislastumkehr und die Festlegung des Gerichtsstands als des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Geschädigten besonders hervorzuheben. Was ich aber bedauerlich finde, ist, dass die Haftung samt Beweislastumkehr nicht für Emittenten gelten soll. Finanzvermittler sollen ihre Kunden aber darauf hinweisen, dass bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten oder eines Finanzinstruments zwar Ratings herangezogen werden, diese jedoch nicht dazu geeignet sind, das Risiko ausreichend zu bewerten. Nach wie vor ist unklar, welcher Anteil der Bonitätseinstufung nun tatsächliche Bilanzierung, also Mathematik, und welcher Anteil Meinung ist. Wir müssen dafür sorgen, dass diese undurchschaubaren Ratings nur als eine der vielen Informationen für die Entscheidungsfindung gelten. Sie dürfen keinen Sonderstatus genießen und die Entscheidung von Wirtschafts und Finanzakteuren durch gefährliche prozyklische Effekte automatisch beeinflussen. Daher hat die Idee einer internen Ratingkapazität meine volle Unterstützung.